Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Premier ministre, je vous rassure d'emblée, je ne suis pas un gauchiste. Je suis un libéral, je suis un démocrate européen, je ne participe à aucun complot ni à aucune démarche subversive.

Mais ce que je dois vous dire, c'est que la politique que vous menez dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, est une politique mortifère pour la démocratie. Les lois que vous avez fait voter sont contraires aux valeurs de l'Europe et contraires aux traités. Vous avez une conception, dans le fond, arithmétique de la démocratie.

C'est évidemment une conception dévoyée de la démocratie. Vous remettez en cause l'indépendance des médias, l'indépendance de la justice, l'indépendance de la police, l'indépendance de la Banque centrale, la protection de la vie privée. Vous instaurez une politique de la peur chez les citoyens. Vous instrumentalisez en fait votre majorité arithmétique pour dissuader le peuple d'exercer son droit à la liberté d'opinion.